Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président du Conseil des ministres, mes premiers mots seront pour féliciter nos rapporteurs, Mme Gräßle et M. Rivellini, ainsi que les rapporteurs des groupes, qui ont fait un travail considérable.

Les citoyens, les administrations nationales et locales n'en peuvent plus.

Il fallait sortir de cette incohérence selon laquelle c'était le comptable de l'Union européenne qui faisait ses propres normes.

Je terminerai mon propos par deux sujets. Premièrement, les déclarations nationales. Je suis très réservé sur ces déclarations nationales. Je crois que nous devons avoir un débat politique et technique pour vérifier que ces déclarations sont conformes aux normes internationales d'audit applicables au secteur public.